De verkiezingen in Congo worden keer op keer uitgesteld en president Kabila slaat steeds harder in op activisten en de oppositie.

Mensen die het beste met hun land voorhebben. Ondertussen voltrekt zich in het land een humanitaire ramp zo'n 4 miljoen kinderen lopen het gevaar ernstig ondervoed te raken. Miljoenen mensen zijn intern in het land op de vlucht en met name in de provincies Kasaï en Tanganyka is de situatie heel erg. Ondertussen is er een enorm tekort aan geld bij de hulporganisaties. Wie trekt er nog de portemonnee voor dit land? Wie ziet daar nog toekomst in? Afgelopen kerst las ik eindelijk dat boek van Naipaul, A bend in the river, een bocht in de rivier. Naipaul schetst een enorm naar beeld van het land. Er spreekt een vorm van berusting uit. Het wordt nooit meer wat! De Congolese bevolking kan zich die berusting niet permitteren. En dat kunnen wij ook niet.